poparta przez blisko 2 miliony obywateli Unii Europejskiej i domagająca się podjęcia działań prawnych w zakresie ochrony życia nienarodzonych, została praktycznie odrzucona przez Komisję kierowaną przez pana Barroso. Komisarz Timmermans deklaruje, że nie należy traktować inicjatywy jurydycznie, że będzie prowadził dialog polityczny, ale nie znamy jego formy. Jutro odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej.